To predsa nie je pravda. Sú to alkohol, hazard, partnerské problémy a mnoho štátov vidí v tomto dokumente aj ideologický problém. Konkrétne v bode C sa uvádza, že chcete predefinovať porozumenie úlohy mužov a žien v spoločnosti. Lenže toto sa nedeje medzinárodným dokumentom. Takisto odstraňovanie tohto násilia sa nedeje reštrikciou a príkazmi, ale výchovou a úctou v rodinách, v školách, voči žene ako takej, k tej schopnosti, ktorú má prinášať život. V Turecku bol ratifikovaný dohovor, ale keď tam bol prípad muža, ktorý znásilnil ženu, stačilo zaviesť zákon, že keď sa s ňou ožení, už bude od trestu oslobodený. Prosím vás, Istanbulský dohovor treba vytvoriť nový. Nový dokument, ktorý bude vyhovovať štátom.